Señor presidente, esta pregunta parlamentaria, esta cuestión debatida en el Pleno sobre el uso del cannabis para fines terapéuticos desató cierta polémica en las redes. Las personas que defendemos la legalización del cannabis, tanto para uso terapéutico como para el uso propio que cada persona le quiera dar —para los usos lúdicos— a veces no somos entendidas. Y, por eso, quiero dar una explicación de voto en el sentido de que la Comisión Europea tiene una oportunidad para apoyar la investigación de calidad en lo relativo a los medicamentos a base de cannabis, pero, además, tiene una oportunidad en estos momentos para examinar el financiamiento previsto para la investigación en este ámbito en el Noveno Programa Marco. En este sentido, como vemos que los Estados miembros diferimos en la percepción, pero también en la legislación, es una gran oportunidad que hay que aprovechar, como ha hecho Uruguay o como ha hecho Canadá.